Darüber zu wachen, dass der Zugang zu Kommunikationsnetzen nicht diskriminiert wird, sei es durch Unternehmensfusionen oder durch technologische Neuerungen, wirkt Vielfalt sichernd. Alles dafür zu tun, jede Form des Datenverkehrs möglichst gleichzubehandeln, wirkt ebenfalls Vielfalt sichernd. Trotz anfänglicher Skepsis lässt sich feststellen, dass das GEREK zur Wahrung der Netzneutralität gute Arbeit geleistet und damit allen Europäerinnen und Europäern einen Dienst erwiesen hat. Die Gewährleistung von Neutralität, Fairness und Diskriminierungsfreiheit bleibt eine große Herausforderung, und wir statten heute das GEREK mit den notwendigen Mitteln aus, um dies anzugehen. Auch der europäische Kodex für elektronische Kommunikation ist im Sinne von Diskriminierungsfreiheit verfasst. Es ist essenziell, dass allen Bürgerinnen und Bürgern ein erschwinglicher, universeller, verfügbarer Internetanschluss zur Verfügung steht. Auch für das Radio als einer wichtigen Informationsquelle ist der Umstieg zum Digitalempfang wichtig.

Ausdrücklich zu begrüßen ist auch, dass Frequenzen im Kodex auch weiterhin als öffentliches Gut anerkannt werden.